ACTA ist ein Angriff auf fundamentale Grundrechte wie Schutz der Privatsphäre, Informations und Kommunikationsfreiheit sowie das Recht auf informationelle Selbstbestimmung.

Befürchtungen, dass Anbieter zur Überwachung, zu Netzsperren und zur Inhaltefilterung gedrängt werden, bestehen zu Recht.

Der Schutz von Urheberrechten Einzelner darf in gar keinem Fall zur Aushöhlung der Informations und Kommunikationsfreiheiten führen. Ja, wir brauchen ein modernes Urheberrecht, das die vernünftige Balance zwischen Interessen der Urheber und der Nutzer findet. Ich wäre froh, wenn die Kommission hier endlich einen Vorschlag auf den Tisch legen würde.